Domnule președinte, criza financiară ne a arătat că instituțiile financiare, în special băncile, au raportat prea târziu și prea puțin pierderile imense suferite din fel de fel de produse financiare.

9 reprezintă principalul răspuns în domeniul evidențierii acestor pagube, trecându se de la metoda înregistrării pagubelor în momentul în care sunt produse la evaluarea, previzionarea acestor pagube înainte de a se produce și, concomitent, constituirea de provizioane. Aceasta este noutatea adusă de către acest standard în domeniul instituțiilor financiare. În mod corespunzător, a apărut necesitatea majorării capitalurilor, având un impact, deci, asupra mărimii capitalurilor necesare instituțiilor financiare și, din această cauză, industriile au cerut o perioadă tranzitorie. Dar, trebuie să menționăm foarte clar, această perioadă tranzitorie se referă la regulile de prudență pe care le urmărește sistemul bancar, Banca Europeană Centrală, băncile centrale și nu la regulile de contabilitate, de înregistrare, de raportare financiară, care obligă în continuare instituțiile financiare de la 1 ianuarie 2018 să înregistreze, să evidențieze pagubele posibile de produs în viitor și să ia măsuri pentru prevenirea acestora.